þriðjudaginn sjöunda apríl tvö þúsund og níu klukkan tvö þrjátíu miðdegis fer fram umræða utan dagskrár um skýrslu fjármálanefndar breska þingsins um áhrif aðgerða bresku stjórnarinnar á fall íslensku bankanna málshefjandi er kristrún eymundsdóttir og hæstvirtur fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund